Cred că Bahrainul este un caz tipic de ceea ce înseamnă pași înainte făcuți sub imboldul comunității internaționale și mulți pași înapoi, pentru că altfel nu putem interpreta rezultatele comisiei independente de anchetă, care și a prezentat raportul anul trecut, care a fost considerat un fapt pozitiv. Dar această comisie de anchetă stabilește clar că nu s au respectat standardele internaționale în materie de drepturile omului în procesele judiciare. Ca urmare a acestei comisii de anchetă, regele a numit o altă comisie, care să prezinte un plan de implementare a reformelor.

Poate că ar fi fost interesant să așteptăm să vedem dacă există în realitate o voință politică în Bahrain, dar, după părerea mea, voința de a continua represiunea și de a îngrădi drepturile și libertățile fundamentale este prezentă.